Panie Przewodniczący! Można by powiedzieć, że nigdy wcześniej ludzkość nie miała tak wielkiej szansy, aby upowszechniać demokrację i dobrobyt, jak teraz. Służy temu utrzymujący się pokój na świecie, ale także współpraca międzynarodowa. Dochodzi trzeci element, a więc coś, czego kiedyś pod tym względem nie rozpatrywaliśmy, a mianowicie rozwój technologii, zwłaszcza rozwój technologii cyfrowych. To jest absolutny przełom w upowszechnianiu tego, o czym rozmawiamy, a więc dobrobytu i powszechnego współdziałania ludzi na całym świecie. Rozwój technologii, zwłaszcza cyfrowych, to jest także tenże instrument, który służy nie tylko całym państwom czy całym społeczeństwom, ale może służyć nawet poszczególnym jednostkom. Dlatego dzisiaj naszym priorytetem powinno stać się ograniczenie wykluczenia cyfrowego.